Face à ces nationalistes, face au discours nationaliste que nous entendons, nous devons faire en sorte, avec l'Union européenne et dans le cas de la diplomatie européenne, de parvenir à des solutions humanitaires qui permettent effectivement aux enfants accueillis dans ces camps de réfugiés, au Liban, en Jordanie ou ailleurs encore,